Subsidiariteit, een zaak van de lidstaat zelf, en solidariteit, dat is wat de rapporteur voortdurend zei over het pensioenbeleid. Ik dacht dan ook dat zij het bezuinigingsgerichte Groenboek direct naar de prullenbak zou verwijzen. Ik viel bijna van mijn stoel toen de rapporteur het Groenboek letterlijk als positief beoordeelde. Waar de rapporteur aan de ene kant hamert op subsidiariteit, doet zij aan de andere kant talloze voorstellen om EU invloed te vergroten. De EU moet bepalen waaraan een minimum pensioen voldoet.

De EU moet concurrentie tussen Europese pensioenfondsen en verdere privatisering stimuleren. Hoezo subsidiariteit? Als dit alles zou leiden tot socialere pensioenstelsels, dan was EU invloed misschien nog te rechtvaardigen. Helaas geven de Commissie en de rapporteur de interne markt voorrang en zullen zij de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroten.